Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Basel III und CRD IV sind wichtige Schritte zur Stabilisierung des Bankensektors, insbesondere durch eine stärkere Eigenkapitalunterlegung.

Es bleiben allerdings noch einige Fragen offen. Erstens Wird die Regelung weltweit eingesetzt? Halten sich alle daran, die Teil des Basel Prozesses sind, etwa die USA? Zweitens Nach wie vor sind Staatsanleihen mit dem Risikofaktor null behaftet. Das geht auf Dauer nicht.

Viertens bleibt der gesamte Sektor der Schattenbanken weitgehend ungelöst.

Erst wenn alles zusammen verabschiedet ist, wird die Bankenregulierung ihren Zweck erfüllen.